Señor Presidente, los diputados socialistas vamos a votar a favor del informe de Karima Delli porque nos parece una respuesta oportuna a un problema el de la vivienda social gravísimo, que se ha agravado aún más con la crisis y la especulación inmobiliaria, que ha arrojado también a las clases trabajadores y a las clases medias a unas dificultades crecientes unos para poder acceder a la vivienda, con lo cual no pueden plantearse un proyecto de vida propio, y otros porque están siendo expulsados de su vivienda, lo que destruye su vida y la de sus familias.